niðurstaða hæstaréttar hlýtur að valda okkur öllum vonbrigðum enda nær einróma niðurstaða þingsins að efna til stjórnlagaþings á grundvelli þeirra efa sem samþykkt voru allir flokkar studdu lögin einum rómi nema sjálfstæðisflokkurinn en aðeins einn þingmaður greiddi atkvæði gegn gildandi lögum ákvörðun hæstaréttar gengur fyrst og fremst út á aðfinnslur við framkvæmd kosninganna en ekki

flestar má þar rekja til ótrúlegs fjölda frambjóðenda

á heimildum umsjónarmanna kosninganna til að bregðast við þeim óvenjulegum aðstæðum þau atriði sem fundið var að við framkvæmd kosninganna voru þessi fyrsta kosning ekki talin leynileg þar sem hugsanlega mætti rekja númer kjörseðils til kjósenda þessi breyting kom inn sem breytingartillaga landskjörstjórnar eftir að upphaflegu um að kjósandi mætti brjóta seðil saman áður en hann færi í kassa var ekki fylgt reglan átti að tryggja leynd tveir dómarar voru ekki sammála þessari niðurstöðu fjórða kjörkassar töldust ekki uppfylla skilyrði laga um að unnt væri að læsa þeim fimmta umboðsmenn voru ekki viðstaddir við talningu sjötta talning fór ekki fram fyrir opnum tjöldum rétt er að hafa í huga að ekkert af ofangreindum athugasemdum hefur komið upp sem raunverulegt vandamál í framkvæmdinni það að ég best veit samkvæmt upplýsingum innanríkisráðuneytisins sem ég fundaði með í dag enginn hefur talið að leyndin hafi verið rofin í raun enginn hefur haldið því fram að kjörkassar hafi verið opnaðir enda hefði merki um slíkt verið greinileg og ekki er vitað um nein tilvik þess að umboðsmönnum frambjóðenda hafi verið neitað um að vera viðstaddir talningu mikilvægt er að forsætisnefnd alþingis fundi svo fljótt sem auðið er með landskjörstjórn og innanríkisráðuneytinu en þessir aðilar fóru með framkvæmd kosninganna

að taka ákvarðanir um næstu skref þau geta verið nokkur og mikilvægt er að þingið íhugi nú hvet næsta skref verði í þessari stöðu eins og ég sagði geta þeir verið nokkrir einn er að hætta við stjórnlagaþingið sem mér finnst alls ekki koma til greina annar að leiðrétta ágallana í framkvæmdinni og kjósa aftur með kostnaði sem því fylgir hugsanlega mætti líka veita alþingi heimild með lögum til að kjósa tuttugu og fimm fulltrúa á stjórnlagaþingið mögulega þá sömu og þjóðin hefur þegar kosið meti alþingi meti alþingi lýðræðislegt umboð þeirra fullnægjandi án efa eru fleiri leiðir mögulegar í stöðunni í öllu falli hljótum við að leita allra leiða til að stjórnlagaþingið verði haldið og það mikilvæga verkefni sem því var falið með lögum verði klárað um það höfum verið að mestu sammála hingað til og sú samstaða vona ég að haldi áfram menn eiga ekki að reyna að nýta sér þessa uppákomu til að slá pólitískar keilur stjórnlagaþingið var tæki þjóðarinnar til að móta nýja stjórnarskrá og stjórnlagaþingið tökum við ekki frá þjóðinni heyr heyr mikilvægt er að menn horfi fram á við og leiti leiða til að leysa málið það verður ekki haft fram hjá því að verkefni sem landskjörstjórn stóð frammi fyrir var afar flókið og óvenjulegt ekki síst vegna fjölda frambjóðenda skynsamlegast virðist að forsætisnefnd fari yfir málið og ákveði næstu skref